Vorrei informare l'Aula che giovedì firmerò, insieme al Presidente del Consiglio, un atto approvato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 78 del regolamento del Parlamento.